Panie Przewodniczący! Ja również wyrażam wielkie zadowolenie z tego, że udało się znaleźć kompromis, i dziękuję panu sprawozdawcy Capoulasowi Santosowi za przygotowanie dobrych rozwiązań. Dzięki temu dalej będziemy mogli prowadzić modulacje i wspierać rolników również w starych krajach Unii Europejskiej. Ta debata i ta dyskusja pokazują, że dopłaty bezpośrednie wszyscy uważamy za bardzo ważny instrument wspierania rolników. Ale dzisiaj, kiedy rolnicy działają na jednym rynku i sprzedają swoje towary w całej Unii Europejskiej po zbliżonej cenie, kupują również środki do produkcji po tych samych cenach, kiedy dokładnie tyle samo płacą rolnicy we Francji, jak i w Polsce za traktory, za urządzenia do produkcji rolniczej, za nawozy, bezzasadne wydaje się utrzymanie dopłat bezpośrednich na zróżnicowanym poziomie. I nie dotyczy to tylko krajów członkowskich starej Unii Europejskiej, ale i nowej Unii Europejskiej.